El sistema de defensa comercial de la Unión se basa en las reglas de la OMC, que permiten a sus miembros responder ante prácticas desleales de países exportadores, restableciendo la igualdad de condiciones y evitando las distorsiones del mercado que producen. Pero el mundo —es verdad— ha cambiado mucho y el tiempo ha demostrado que las normas actuales son insuficientes e ineficaces. Tras años de bloqueo por parte del Consejo, la verdad es que es una excelente noticia que la Unión Europea modernice sus instrumentos de defensa comercial, aunque sinceramente, a los socialistas nos hubiera gustado ir más lejos. Pero es verdad, nunca fue tan necesario contar con instrumentos eficaces para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que atentan contra nuestra industria y provocan importantes pérdidas de empleo que no se justifican por una menor competitividad, sino por prácticas desleales que existen —no lo olvidemos— porque se consienten. Y la política está para cambiar las cosas.